Je lui répondrai, ainsi qu'à d'autres, que je n'ai jamais dit que les élections seraient un événement neutre.

En avril, la Finlande va voter. D'autres pays vont voter.

C'est tout de même remarquable!

Le président de la Commission, qui n'a pas agi au premier plan, n'a pas pour vocation de diviser l'Europe.